Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich bin trotzdem ein wenig verwundert. Nachdem nun Herr Barroso und seine Ratskollegen über Jahre hinweg Austeritätspolitik betrieben haben, Arbeitslosigkeit und Sozialabbau erfolgreich unter dem Regenschirm der Krise forciert haben, werden jetzt Arbeitslose entdeckt. So wichtig das Thema sicherlich ist, es klingt wie ein Hohn, wenn man den Werbefilm dazu im EuroparlTV hier sehen kann, wo von zusätzlichen Mitteln gesprochen wird. Ich frage Sie ganz einfach In welcher Portokasse, Herr Hahn, haben Sie die 82 Milliarden Euro? Wir wissen doch alle, dass die Dinge bis 2013 und jetzt sind wir kurz vor Toresschluss eigentlich schon verplant sind.

Wir sollten auch nicht so reden, als ob alle jetzt die gleichen Mittel erhalten könnten oder genügend Mittel erhalten könnten.

Welchen Tipp geben Sie der irischen Regierung zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit?

Aber dazu brauchen wir auch reale Gelder.

Und wir brauchen natürlich auch andere Dinge, z.

Wir merken jetzt an dieser Stelle, was das bedeutet.